Am votat și eu acest raport pentru că el este foarte important în lupta împotriva corupției. Raportul atrage atenția asupra efectelor pe care le are corupția asupra oamenilor, asupra bugetelor.

Corupția, chiar și la nivel înalt, afectează pe toată lumea pentru că reduce sumele care trebuie să ajungă la oameni. Cu banii aceștia s ar putea construi școli, spitale, s ar putea face drumuri, s ar putea mări salarii sau pensii.